Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à féliciter mon collègue Papastamkos pour la qualité de son rapport, dans lequel il rappelle les critères de base qui devraient guider les négociateurs de l'Union européenne, et dans lequel il souligne que les aspects non commerciaux devraient être mieux intégrés dans les négociations. De même, nous ne pouvons plus accepter que nos éleveurs, astreints aux règles de normes environnementales et sanitaires très strictes cela vient d'être rappelé en matière notamment d'hygiène de production, de production durable ou encore de bien être animal, soient sacrifiés sur l'autel du commerce international, victimes d'une compétition inéquitable et de distorsions de concurrence face à des pays tiers qui pénètrent le marché européen avec des produits qui ne respectent pas toujours les normes de production internes à l'Union européenne. Je demande également à la Commission et au Parlement la plus grande vigilance, notamment par rapport aux accords du Mercosur, qui mettent clairement en péril l'élevage européen mais, au delà, toute l'agriculture et toute sa production de biens publics cela a aussi été rappelé par M.